Herr Präsident, meine Herren Kommissare, liebe Kolleginnen und Kollegen! Manchmal frage ich mich, was Sie eigentlich, die Sie so beharrlich hier sitzen, aus solchen Diskussionen mit uns mitnehmen.

Ich sage Ihnen, was ich mitnehme Ich habe ein Problem.

In den letzten zwölf Jahren habe ich hundertmal gelesen, was hier drinsteht. Diejenigen, die eigentlich den Stift führen, Herr Kommissar Rehn, sitzen aber in Ihren Abteilungen. Und die glauben etwas anderes. Sie glauben, dass wir die Länder Südeuropas durch eine Anpassungsrezession jagen müssen. Das sind die harten Fakten des Stabilitäts und Wachstumspakts, das sind die harten Fakten des Fiskalpakts, und das sind die harten Fakten der falschen Auflagenpolitik. So lange Sie diesen Widerspruch nicht auflösen und nicht wirklich einmal eine Seite

Und ich verstehe Sie